Señora Presidenta, yo quería insistir en el elemento que ha señalado recientemente la colega Flautre. Es muy importante ayudar al Presidente Obama a cerrar Guantánamo. Lo hemos pedido durante mucho tiempo y es imprescindible que, para poder hacerlo, nosotros, desde la Unión Europea, contemos también con el apoyo necesario para poder acoger a todas las personas que en estos momentos, desde el Gobierno de Obama, nos piden que acojamos. Pero esto no nos debe hacer olvidar que esta prisión existía también en gran medida porque desde Europa se alimentó. Por lo tanto, hay una responsabilidad histórica que no podemos en ningún caso esconder. Es necesario ayudar al cierre de Guantánamo pero es imprescindible también que asumamos, como europeos, nuestra responsabilidad. Porque esta es una responsabilidad europea.

Esa responsabilidad histórica, señores del Consejo, señores de la Comisión, no se puede permitir en ningún caso.